Za prvé, myslím si, že zpráva velmi dobře rozvíjí koncepci širšího evropského sousedství, což má být jistou odpovědí na to, že do Unie pravděpodobně nemohou být přijaty všechny státy evropského kontinentu jako takového, ale je nutno rozvíjet právě tento systém širšího sousedství s těmito regiony, které se třeba nemohou stát z různých důvodů členy Unie.

Rovněž podporuji vytvoření nebo další prohlubování strategie obranné a bezpečnostní politiky, včetně vytváření vlastních obranných a bezpečnostních sborů.